Lo cierto es que la Unión Europea está contribuyendo —económicamente, desde luego— al sostenimiento mínimo de los refugiados somalíes, aunque es evidente que nada es suficiente y la llamada del secretario general de las Naciones Unidas así lo demuestra. Dinero, somos capaces de donar.

Lo cierto es que la Unión Europea no está muy bien situada para dar lecciones a Kenia, que es un país que ha demostrado una enorme generosidad con los refugiados, a pesar de las dificultades que el propio país tiene. Y lo cierto también es que el Cuerno de África se encuentra en una situación muy peligrosa, derivada no solamente de los riesgos del terrorismo, sino de la hambruna y también la sequía. ¿Cómo podemos hacer para ser más eficaces en la ayuda que esos seres humanos necesitan? Porque aunque se cierre el campo, las personas no se van a disolver las personas se multiplican. ¿Cómo podemos ser más eficaces? Es el elemento que tenemos que encontrar. Probablemente una mayor implicación en las soluciones de fondo hacia Somalia, y un apoyo más concreto a las autoridades de Kenia para que sean capaces de hacer ese realojamiento que, por el momento, parece directamente un infierno. Para los refugiados, regreso voluntario a Somalia...

casi una broma hablar de regreso voluntario a un lugar en el que no les espera más que la desesperación. En todo caso, me parece muy positivo que el Parlamento Europeo se posicione sobre esta cuestión y que Dadaab esté en nuestros debates, y yo le animo a seguir insistiendo en la línea que usted desarrolla, comisario Stylianides.